Wenn ich Ihren Ausführungen lausche, habe ich den Eindruck, es gibt für Sie trotz Null und Negativzinsen keine Währungskrise in Europa. Es gibt keine Arbeitsmarktkrise, es gibt keine Wirtschaftskrise, es gibt keine Migrationskrise, es gibt nur die Klimakrise. Gut, soll sein, reden wir über die Klimakrise, die Sie das letzte Mal in Straßburg als Notstand beschrieben haben. Aus meiner Sicht eine völlig überzogene und hysterische Aktion. Aber wie auch immer, es gibt eine Mehrheit dafür. Nur, was man dann nicht versteht, dass ein Gutteil der europäischen Nomenklatura in das Flugzeug steigt und dann gleich weiter nach Madrid fliegt, um weiter zu schwadronieren, ist Ihre Sache. Wo Sie liefern könnten, wäre etwa, diese Single Seat Debatte, diese beiden Sitze zu reduzieren auf einen, nämlich in Brüssel oder in Straßburg und nicht den Wanderzirkus zu behalten.